frú forseti við upphaf þings er mikilvægt að greina þingheimi frá því sem helst hefur gerst á síðustu mánuðum í efnahags og atvinnumálum ljóst er að atvinnumálin hafa verið og verða meginverkefni ríkisstjórnarinnar á næstu mánuðum og missirum og þau munu hafa forgang ég hygg að þjóð og þing séu í stórum dráttum á einu máli um þau markmið sem setja verður í efnahags og atvinnumálum um stöðugleika í efnahagslífi um fjölgun starfa um hóflega verðbólgu batnandi lífskjör og jafnari tekjudreifingu

hrunið var þjóðinni segi ég óhikað við höfum náð árangri og við erum að vinna okkur út úr erfiðleikunum allir sanngjarnir menn sjá að hér hefur margt áunnist seðlabankinn spáir að hagvöxtur verði að meðaltali tvö komma sjö prósent árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og þrettán tvö komma átta prósent í ár einn komma sex prósent á því næsta og þrjú komma sjö prósent árið tvö þúsund og þrettán það bendir raunar ýmislegt til þess að hagvöxtur ársins tvö þúsund og ellefu kunni að vera vanmetinn fyrirliggjandi verkefni eru svo sannarlega að auka efnahagsumsvif og hagvöxt næsta árs störfum er að fjölga og atvinnuleysi er að ganga niður sem er til vitnis um að við erum á réttri leið kaupmáttur launa hefur ekki verið hærri allt frá hruni og var í júlí síðastliðnum um tvö komma sex prósentum meiri en á sama tíma í fyrra kaupmáttur lægstu launa hefur hækkað enn meira eða um fjögur prósent hrunið færði kaupmáttinn aftur til ársins tvö þúsund og tvö og þurrkaði þannig út fimm til sex ára kaupmáttaraukningu með vaxandi kaupmætti höfum við endurheimt þann kaupmátt sem var árið tvö þúsund og fjögur hrunið sópaði burt tólf til þrettán þúsund störfum eða nær fjórtánda hverju starfi nú hefur störfum tekið að fjölga á ný

ríkisstjórnin hefur lagt þunga áherslu á vinnumarkaðsaðgerðir sem mið að því að byggja upp þá sem eru án atvinnu í því skyni verður þúsund atvinnuleitendum boðin skólavist í haust og næstu tvö árin framhaldsskólum verður gert kleift að taka við öllum umsækjendum yngri en tuttugu og fimm ára sem uppfylla skilyrði fyrir skólavist þá verður lögð áhersla á að fjölga starfstengdum úrræðum fyrir atvinnuleitendur og stefnt að tvöföldun þeirra kjarasamningar sem gerðir voru í vor ár ætlað að styðja við atvinnusköpun og kaupmáttaraukningu á næstu árum í yfirlýsingu stjórnvalda vegna kjarasamninganna

í yfirlýsingunni er markið sett á að atvinnuleysi verði ekki meira en fjórir til fimm prósent í lok samningstímans á árinu tvö þúsund og þrettán og það markmið er í sjónmáli til þess að ná því markmiði þarf að auka verðmætasköpun í samfélaginu og stefnt er að því að í lok samningstímans verði um fimmtungi landsframleiðslu varið til fjárfestinga tölur hagstofu íslands sýna að störfum hefur fjölgað um þrjú þúsund sex hundruð á undanförnum tveimur árum og þúsundir starfa hafa verið varin ríkisstjórnin hefur setið undir ómaklegri gagnrýni um dugleysi í atvinnumálum meðal annars frá forsvarsmönnum atvinnulífsins ég vísa þeirri gagnrýni á bug lengstum var ríkisstjórninni núið um nasir að leggja stein í götu álvers í helguvík öllum er nú ljóst að sú gagnrýni var ómakleg og á sandi byggð staðan í málinu ætti öllum að vera ljós ágreiningsefni um orkuverð milli norðuráls og h s orku eru fyrir gerðardómi og niðurstöðu er að vænta fljótlega ekkert er upp á ríkisstjórnina að klaga í þessu efni og vonandi munu framkvæmdir hefjast innan skamms ný forusta landsvirkjunar hefur sett fram metnaðarfulla en þó raunsæja framtíðarsýn sem gefur fyrirheit um þróttmikinn efnahag sem skila mun þjóðinni arði til varanlegrar velferðar það gæti vissulega freistað einhverra að efna til haustútsölu á raforku og feta þá braut miðstýringar forsjárhyggju og ríkislausna sem stjórnarandstaðan sýnist vilja ganga í þessu efni þangað liggur ekki leið þessarar ríkisstjórnar þingsályktunartillaga um nýtingu og vernd náttúrusvæða liggur nú fyrir þar sem um sextíu og níu virkjanahugmyndir eru metnar hér er um mikilsverðan áfanga að ræða og skref tekið í átt að þjóðarsátt um vernd og nýtingu mikilvægra náttúrugæða á grundvelli þeirrar sáttargjörðar munum við styrkja efnahagsgrundvöll okkar með sjálfbærum og arðbærum hætti nú er í undirbúningi að stofna auðlindasjóð og móta heildarstefnu í auðlindamálum til að tryggja hámarksarð þjóðarinnar að sameiginlegum auðlindum landsvirkjun á nú í viðræðum við allnokkra hópa fjárfesta um verkefni fyrir norðan og vonir eru bundnar við að niðurstaða sé að vænta í lok árs í þessu felst nýmæli því lengstum hafa viðræður verið við eitt fyrirtæki í einu og samningsstaða okkar litast af því landsvirkjun mun verja um tveim milljörðum króna til orkurannsókna við bjarnarflag og þeistareyki þá hefur landsvirkjun efnt til útboðs vegna hönnunar á þessum virkjunum unnið er að kappi við byggingu búðarhálsvirkjunar þar sem um þrjú hundruð manns starfa og stækkunar í straumsvík önnur verkefni eru í undirbúningi svo sem stækkun becromalkísilver í helguvík verkefni í fiskeldi og gagnaver og ættu þessi verkefni að geta farið af stað á næstunni eins og fram hefur komið eru verkefni á sviði ferðaþjónustu til skoðunar fyrir norðan með þátttöku kínverskra fjárfesta mörg önnur verkefni eru á viðkvæmu stigi og þeim ekki til framdráttar að þau fari í opinbera umræðu að svo stöddu áhugi erlendra fjárfesta á íslandi og eftirspurn eftir innlendri orku hefur aldrei verið meiri en nú tækifærin liggja víða og það er full ástæða til bjartsýni með öfluga fjárfestingu og hagvöxt á næstu árum kannanir seðlabankans benda til að fjárfestingar fyrirtækja utan stóriðju og orkugeirans séu að glæðast verulega og samkvæmt spá bankans stefnir í að atvinnuvegafjárfestingin aukist um nær fjörutíu prósent á tveimur árum eða um fimmtíu milljarða króna svigrúm til opinberra fjárfestinga takmarkast af stöðu ríkisfjármála og mikilvæg verkefni fara því í einkaframkvæmd með lífeyrissjóðum stærst þeirra verkefna er bygging nýs landspítala þar sem áætlum fjárfesting er um fjörutíu milljarðar króna og bein störf nálægt þrjú þúsund

verður sjö og hálfum milljarði króna til samgönguframkvæmda auk vaðlaheiðarganga sem kosta mun um tíu milljarða króna

störf framkvæmdir munu senn hefjast við tvö hundruð áttatíu stúdentaíbúðir í vatnsmýri og verða þar til um þrjú hundruð ársverk verkefni sem hrint var af stað á vestfjörðum og suðurnesjum fyrir um fjóran og hálfan milljarð króna munu skapa um tvö hundruð sextíu ný störf varið verður tveimur og hálfum milljarði króna til viðhaldsverkefna á fasteignum ríkissjóðs á þessu ári átakið allir vinna hefur verið framlengt enda hefur það tekist einkar vel til og áætlað er að það hefji skapað um átta hundruð ný störf þá liggja gríðarleg tækifæri í ferðaþjónustu og stefnir í að árið tvö þúsund og ellefu verði metár fyrir ferðaþjónustuna þriggja ára átak til að efla vetrarferðaþjónustu er að fara af stað til þess er varið þrjú hundruð milljóna króna árlega og markmiðið er að skapa um þúsund störf ég hef hér nefnt opinberar eða hálfopinberar framkvæmdir víða um land sem áætlað er að munu skila með beinum hætti í kringum sjö þúsund nýjum störfum á næstu árum og fjölda afleiddra starfa þessar fjárfestingar eru upp á áttatíu til níutíu milljarða króna eru þá ótaldar framkvæmdir í orkuverum og stóriðju en reikna má með því að þar muni verða til sambærilegur fjöldi nýrra starfa ég legg einnig ríka áherslu á að margvísleg verkefni sem efla munu nýsköpun og klasasamstarf eru nú í farvegi mikils má vænta af þessu starfi og einnig vinnu að tillögu um græna atvinnusköpun frú forseti ríkisstjórnin hefur fylgt skýrri stefnu í efnahagsmálum og árangurinn ótvíræður sá árangur er staðfestur með lokun samstarfs við alþjóðagjaldeyrissjóðinn um efnahagsáætlunina umsögn sjóðsins nú um stöðu íslenskra efnahagsmála og árangursríka stefnu ríkisstjórnarinnar er holl lesning fyrir stjórnarandstöðuna og ef til vill fleiri öll efnahagsleg markmið hafa náðst svo sem er varðar efnahagslegan stöðugleika endurreisn fjármálakerfisins opinberar skuldir og stöðugt gengi vart er blöðum um að fletta að aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðinn var afgerandi í að endurreisa traust umheimsins á íslenskt efnahagslíf árangurinn í því efni kom skýrt fram í árangursríku útboði ríkissjóðs á bandaríkjamarkaði án samstarfs við sjóðinn hefði íslenska leiðin setning neyðarlaganna og þrotameðferð bankanna líklega skort trúverðugleika í augum umheimsins og trúlegt að kröfuhafar hefðu gengið fram með miklu meiri hörku ótrúlegur árangur hefur náðst í ríkisfjármálum halli á ríkissjóði var um tvö hundruð og fimmtán milljarðar króna árið tvö þúsund og átta samkvæmt ríkisreikningi en á næsta ári stefnir hallinn í átján milljarða króna umsnúningurinn svarar til allra útgjalda til mennta menningar og félags og tryggingamála á þessu ári skuldir hins opinbera munu lækka hratt á næstu árum og stefnt er að því að þær verði ekki yfir áttatíu prósent árið tvö þúsund og sextán lækkun opinberra skulda um tuttugu prósent af landsframleiðslu mundi spara árlega um fimmtán til tuttugu milljarða vaxtagreiðslur eða sem nemur rekstri allra framhaldsskóla í landinu aðhaldið í ríkisfjármálum hefur þannig sannarlega skilað sér til að bæta lífskjör og velferð í landinu á næstu missirum aðgerðir vegna skuldavanda heimila og fyrirtækja eru mikilvægir þættir í efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar í tíð þessarar ríkisstjórnar hafa vaxtabætur verið tvöfaldaðar og nú er svo komið að um þriðjungur vaxta sem heimilin greiða af íbúðalánum er endurgreiddur með vaxtabótum og vaxtaniðurgreiðslur þá hefur verið ráðist í víðtækar aðgerðir vegna heimila sem eru yfirveðsettsvokölluð hundrað og tíu prósenta leið og endurútreikningur á erlendum lánum fyrr í vikunni átti ég fund með forsvarsmönnum fjármálastofnana þar sem þeir gerðu grein fyrir framkvæmd aðgerða á þessu sviði í heild hafa skuldir heimilanna verið lækkaðar um hundrað fjörutíu og fjóra milljarða króna miðað við stöðuna í lok júlí lánastofnanir gera ráð fyrir að úrvinnslu verði lokið fyrir áramót og má reikna með að skuldir muni lækka um þrjátíu milljarða til viðbótar þannig að skuldir heimila munu lækka um hartnær tvö hundruð milljarða króna óneitanlega hefur mikið áunnist í þessum efnum en við munum fylgjast áfram náið með og greina hvar skóinn kreppir endurskipulagning skulda fyrirtækja er mikilvæg forsenda þess að þau fjárfesti og ráði til sín fólk litlu og meðalstóru fyrirtækin eru hryggjarstykkið í þjóðarbúskapnum og miklu skiptir að treysta efnahag þeirra það var því gerð sérstakt samkomulag um endurskipulagningu skulda lítilla og meðalstórra fyrirtækja verkefninu verður lokið fyrir áramót af tiltækum gögnum má ráða að skuldir lítilla og meðalstórra fyrirtækja verði færðar í um kringum tvö hundruð milljarða króna vegna ytri aðstæðna svo sem hækkunar olíuverðs hækkunar matvælaverðs í heiminum og lækkunar gengis hefur verðbólga vaxið og er nú um mitt ár fimm prósent samanborið við einn komma átta prósent í byrjun árs spár gera ráð fyrir að verðbólgan fari vaxandi og er þar kjarasamningum einkum kennt um síðasta verðbólgumæling var lægri en spáð hefur verið og gefur vonir um að verðbólguspárkunni að vera of háar vissulega er það þó svo að launahækkanir sem sa og así sömdu um voru býsna framhlaðnar við hljótum að biðla til fyrirtækjanna um að þau haldi að sér höndum í verðhækkunum í því sambandi bendi ég á að hlutur launa í landsframleiðslu hefur aldrei verið lægri en nú eða um fimmtíu og níu prósent samanborið við yfir sjötíu og tvö prósent árið tvö þúsund og sjö lækkunin svarar til þrettán prósent af landsframleiðslu sem farið hafa frá launþegum til fyrirtækja í krónum talið um tvö hundruð milljarðar króna það ætti að létta mörgum fyrirtækjum að standa undir kjarabótum án þess að hækkununum sé velt út í verðlagið beggja vegna atlantsála berast nú válegar fréttir af efnahags og fjármálum svo heimurinn stendur á öndinni fjármálakreppan kreppa frjálshyggjunnar sem hófst árið tvö þúsund og sjö teygir anga sína víða björgunaraðgerðir ríkissjóðs víða um heim vegna fjármálastofnana hafa flutt vandann til

og nú blasir alvarleg ríkisskuldakreppa við mörgum ríkjum aðsteðjandi vandi verður ekki leystur nema með víðtækri alþjóðasamvinnu en það var einmitt skortur á alþjóðasamvinnu sem leiddi heiminn út í kreppuna miklu á fjórða áratugi aldarinnar efnahagsleg einangrunarstefna er vísir að dýpkun kreppunnar það er von mín og trú að framsýnir leiðtogar helstu ríkja heims muni bera gæfu til að leiða þessi mál farsællega til lykta frú forseti þó vandamálin séu keimlík víða um heim eru lausnir mismunandi hér á landi hefur verið farin leið jafnaðar sem tryggt hefur að byrðarnar hafa verið bornar af þeim sem meira mega sín víða annars staðar svo sem í írlandi og bretlandi hafa lágmarkslaun verið lækkuð skattleysismörk lækkuð bætur lækkaðar eða með öðrum orðum þeir sem minnst mega sín hafa borið kostnaðinn af þjóðnýtingu gjaldþrota bankakerfis íslenska leiðin hefur verið allt önnur hér hafa skattar á þá tekjulægstu lækkað lægstu launin hafa hækkað bætur almannatrygginga hækkað og myndarlega komið til móts við skulduga íbúðareigendur skuldatryggingarálag á íslenskt þjóðarbú var í hæstu hæðum í kjölfar hruns bankanna á því örlagaríka hausti tvö þúsund og átta eða um þrettán hundruð punktar það hefur nú lækkað niður í tvö hundruð áttatíu punkta úr þrettán hundruð punktum í mörgum öðrum löndum er álagið nú jafnvel hærra en þegar íslandsálagið var sem hæst það blasir við mörgum ríkjum heims að feta þá erfiðu braut niðurskurðar í opinberum fjármálum sem við höfum senn lagt að baki eins blasir við þeim að laga skuldastöðu fólks og fyrirtækja að greiðslugetu en við horfum líka til þess að hér á landi höfum við náð forskoti meðal annars í því að hafa náð tökum á ríkisfjármálum forskoti í lausnum á skuldavanda fólks og fyrirtækja það felast tækifæri í þessari stöðu fyrir okkur sem kann að gera ísland samkeppnishæfara meðal annars um erlenda fjárfestingu og fólk forskotið gefur okkur færi á að hagvöxtur komist á myndarlegt skrið fyrr en hjá öðrum þjóðum ef við höldum rétt á okkar málum framtíðin er björt og við eigum að sammælast um það á vettvangi þings sem annars staðar að tala ekki efnahags og atvinnulíf þjóðarinnar niður við megum ekki tala þannig kjarkinn úr þjóðinni frú forseti lífskjarasókn er framundan og þá lífskjarasókn verður að byggja á jafnari skiptingu tekna samfélagslegri ábyrgð og virðingu fyrir náttúrugæðum reynslan sýnir að valið stendur ekki milli hagvaxtar og jafnaðar því jöfnuður er forsenda varanlegs hagvaxtar og samfélagslegrar sáttar